Dies bezieht sich nicht nur auf die Tiergesundheit und die Lebensmittelsicherheit, sondern auch auf die Umweltstandards sowie die Produktion und den Tierschutz. Die Rückverfolgbarkeit und die damit einhergehende Transparenz dieser Lebensmittel vom Erzeuger hin bis zum Verbraucher sind nur in Europa sichergestellt. Der Schutz der Verbraucher und die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Agrarprodukte und somit die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft müssen gewährleistet sein und in unser aller Interesse liegen. Ich halte es daher für unabdingbar und für eine unserer verantwortungsvollen Aufgaben als EU Parlamentarier, diese Debatte zu forcieren und die damit verbundenen politischen Rahmenbedingungen sicherzustellen.